Monsieur le Président, en Syrie, voir notre position occidentale sombrer dans le ridicule prêterait à sourire si un drame ne se déroulait sous nos yeux et si la France ne devenait également ridicule. Il y a le gouvernement élu de Bachar el Assad, menant une armée de conscrits syriens face à différents groupes étrangers et terroristes l'État islamique, le Front al Nosra, branche locale d'Al Qaïda, et l'armée syrienne dite libre mais soutenue par l'étranger.

Vous critiquez la politique résolue de la Russie, mais cette politique ose enfin trancher le dilemme syrien, sortir de la barbarie en restaurant l'État légitime pour reconstruire.